Strafrecht is een gevoelige materie. Je ontneemt iemand geheel of gedeeltelijk zijn mensenrechten, en het verslag heeft nog te weinig aandacht voor preventie en voor reclassering. Het strafrecht dient er niet alleen maar toe om de samenleving gerust te stellen, maar is ook een middel om misdadigers te helpen na hun straf weer terug in de samenleving te komen.

Het is zowel voor de samenleving als voor de daders belangrijk dat we dit niet uit het oog verliezen.

In plaats van een individuele toets voor de rechter roept het verslag op dit kiesrecht eigenlijk automatisch en ook nog eens permanent te ontnemen. Dat kan niet.

Laten we eerst eens kritisch kijken naar het functioneren van OLAF en van EUROJUST. Als zij goed genoeg functioneren, kunnen diezelfde resultaten die we met het openbaar ministerie willen bereiken, niet bereikt worden via intensievere samenwerking tussen lidstaten?